forseti ég hef hlustað á þessar umræður af mikilli athygli og ég fagna því hvað þær hafa verið

sem samstillt heild hér á alþingi þegar við erum að takast á við þann gríðarlega vanda sem nú blasir við okkur enn á ný vil ég fagna þeirri samstöðu sem hér virðist almennt vera gagnvart þessum vanda það má margt segja um orsakir hans ég fór vel yfir hann hér í minni ræðu ég hef gert það margoft áður en ég tel og vil láta það koma fram að bankarnir hefðu átt möguleika og hefðu getað komist í gegnum þessa erfiðleika ef bankakreppan hefði ekki skollið á af jafnmiklum duga hér á landi og raun bar vitni hin alþjóðlega kreppa að vísu má segja að margt í þeirra verkum og störfum hafi verið glannalegt sérstaklega þegar horft er til baka

þjóðarframleiðslu og hagkerfi en ég tel eigi að síður að hefði þeim unnist tími til að vinna úr þessum vanda áður en holskeflan reið yfir endanlega

sú varð ekki raunin nú segja menn

og seðlabankinn gerðu mistök á þessari leið það getur vel verið að það hafi verið gerð einhver mistök það væri mjög undarlegt að takast á við svona erfiðleika án þess að einhvers staðar væru ekki gerð mistök en ég hygg að það sé alveg sama þegar menn horfa á þetta í baksýnisspeglinum til hvaða ráða hefði verið gripið þegar komið var fram undir lok septembermánaðar

bankarnir voru að komast í þrot vegna þess að þeir gátu hvergi endurfjármagnað sig og þess vegna breytti í raun og veru litlu til hvaða ráða var gripið af hálfu ríkisstjórnar og seðlabanka hvað það varðar að þroti þeirra varð ekki afstýrt menn geta komið á eftir og sagt ef stjórnin hefði gert þetta eða seðlabankinn hitt hefði þetta kannski farið eitthvað öðruvísi ég tel að það sé í raun og veru rangt vegna þess að þessi niðurstaða varðandi bankana var viðblasandi eftir þá atburði sem gerðust vestur í bandaríkjunum fimmtánda september þegar lehman bræður fóru á hausinn með þeim afleiðingum sem allir vita á alþjóðafjármálakerfið nú er verið um allan heim að reyna að reisa við bankakerfi með þvílíkum fjárveitingum og stuðningi hins opinbera að annað eins hefur aldrei sést

og beita hiklaust ríkissjóðum sínum til þess að koma hér til aðstoðar en þau standa ekki frammi fyrir því sem ríki að allt þeirra bankakerfi nánast hafi verið komið að fótum fram þó að margir og stórir og mikilvægir og fornfrægir bankar hafi mátt lúta í lægra haldi

það er okkar vandi hins vegar að langstærsti hlutinn af okkar bankakerfi var þessir þrír bankar sem núna hafa átt við þessa erfiðleika að stríða og sem við erum núna að fást við afleiðingarnar af ég tel að sú leið sem við fórum og sem alþingi samþykkti og lagði blessun sína yfir í síðustu viku hafi verið hin rétta við þessar aðstæður og nú er unnið að því á öllum vígstöðvum að koma þessum málum í heila höfn eftir því sem aðstæður frekast leyfa það er gert í skilanefndum bankanna þriggja það er gert innan nýju bankanna sem nú er verið að

seðlabankans í ráðuneytunum og annars staðar í okkar opinbera kerfi þar sem þessi mál eru til umfjöllunar

allir sem að þessum málum koma með einhverjum hætti séu að reyna að gera sitt besta og við höfum leitað til erlendra ráðgjafa sem þekkja til mála þessum skyldum til þess að hjálpa okkur að greiða úr því að það vitum við eins og háttvirtur formaður framsóknarflokksins sagði að við aðstæður sem þessar er þess aldrei langt að bíða að hrægammar innan lands og utan gefi sig fram með sínum hætti það þarf að verjast þeim það þarf að verja eignirnar sem eftir eru í bankakerfinu og svo þarf að nýta þær með sem allra skynsamlegustum hætti til að standa skil á skuldum innstæðum og síðan að sjálfsögðu til áframhaldandi uppbyggingar hérna í landinu þetta er auðvitað verkefnið og það er vissulega risavaxið eins og hérna hefur margkomið fram við sem berum ábyrgð á þessum málum í dag ætlum ekki að hlaupa frá verkinu eða gefast upp í miðjum klíðum við erum auðvitað í miðjum brimgarðinum

á nýrri strönd eins og formaður framsóknarflokksins mundi orða það á hinu nýja íslandi sem mun rísa eftir

þessar hremmingar þannig er þetta gátum við séð þetta fyrir ja menn geta verið vitrir eftir á ég tel að ég sé búinn að svara þeirri spurningu með því að fullyrða það hér að ég tel að bankarnir hefðu getað komist í gegnum þetta ef þeir hefðu ekki fengið náðarhöggið núna síðast í september á eftir öllu því sem yfir þá hefur gengið frá því að undirmálslánakreppan byrjaði í bandaríkjunum síðla sumars í fyrra síðan bætti það ekki úr skák eins og háttvirtur þingmaður kallar hér fram í hver framkoma breta var í okkar garð í síðustu viku vegna þess að ég tel að kaupþing hefði átt möguleika á að komast í gegnum þetta ef þeir hefðu ekki orðið fyrir óréttmæta meðferð og þess vegna meðal annars veitti seðlabankinn þeim sérstakt risavaxið þrautavaralán með góðum tryggingum að sjálfsögðu sem allir töldu að mundi duga bankanum til að fleyta sér yfir mesta vandann menn hafa talað hér mikið um bretland ég ætla bara að bæta því við að auðvitað þurfum við samstarf við bresku ríkisstjórnina um að komast í gegnum þetta við þurfum samstarf til dæmis um að gera okkur þann mat úr eignum landsbankans sem hægt er

ég tel að það sé þakkarvert að breska ríkisstjórnin beitti sér fyrir láni til landsbankans upp á hundrað milljónir punda fyrr í þessari viku til að rekstri bankans væri hægt að halda áfram til að varðveita innviði hans og eignir ég tel að það hafi þó bætt úr skák miðað við það ástand sem upp var komið þetta snýr að landsbankanum hitt er svo annað mál að ég tel að það sé ófyrirgefanlegt að beita lögum um varnir gegn hryðjuverkum gegn íslendingum og ég tel afar ólíklegt ef ekki óhugsandi að það hefði verið gert gagnvart einhverri stærri og voldugri þjóð en okkur því miður blasir þetta þannig við mér hitt er svo annað mál að í þessum lögum eru ákvæði sem hugsanlega mætti beita á aðrar aðstæður en það breytir ekki eðli málsins að fyrst

breta og atlantshafsbandalagsríkjanna allra í baráttunni gegn hryðjuverkamönnum við höfum tekið þetta mál upp á vettvangi atlantshafsbandalagsins og kvartað undan þessu og munum fylgja því eftir þar sem við höfum aðstöðu til en ég legg áherslu á að við munum þurfa að eiga gott samstarf við breska ríkið við bresk fyrirtæki okkar fyrirtæki þurfa að gera það áfram og